Pero estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir quien ha utilizado la palabra antes que yo, para señalar la dificultad de no tener una auténtica unión aduanera, porque eso implica que no hay un auténtico mercado único. Una unión arancelaria es una cosa, una unión aduanera requiere que haya un criterio homogéneo en materia de inspecciones, en materia de sanciones, en materia de controles y me gustaría que la comisaria me escuchara porque me gustaría que me pudiera responder a mis preguntas. Le quiero preguntar ¿cuál es la coordinación que tiene como comisaria con el comisario responsable de finanzas para poner fin a este problema? No podemos seguir defendiendo un mercado único sin una auténtica unión aduanera que garantice la competencia leal a nuestros productores frente a la competencia desleal de productos que llegan a otros puertos que incumplen las normas.